Or, l'Union européenne est de plus en plus complaisante.

Pourquoi?

Peut être, mais aussi parce que la Biélorussie est un gendarme de l'Union européenne.

Des centaines de personnes originaires de Tchétchénie, mais aussi du Tadjikistan et même de Syrie, ont été bloquées à Brest, près de la frontière biélorusse. La Pologne a refusé d'examiner leurs demandes d'asile et certaines ont été renvoyées, notamment vers la Russie.

La Pologne est plus complaisante avec les travailleurs ukrainiens et a beau jeu de dénoncer les invasions migratoires venant du Sud, refusant de participer à toute solidarité européenne. On ferme les yeux sur ce qui se passe à cette frontière et on procède à des refoulements vers des pays où l'on dénonce des violations des droits de l'homme incohérence totale! Deux poids, deux mesures, comme toujours, en fonction de l'intérêt des États membres.